Gospodine predsjedniče, veliki migracijski pritisci i teroristička prijetnja ostavili su traga na Schengenu koji nije ni predviđen za okolnosti koje trenutno vladaju u Europi i njezinom neposrednom susjedstvu. Dokazane slabosti, međutim, nisu razlog za odbacivanje Schengena, već pravi poticaj za njegovo unaprjeđenje. Ono što schengenski prostor predstavlja od prvog svog dana prostor povjerenja, sigurnosti i mira, danas nam je u Europi potrebnije nego ikad u posljednjih dvadeset godina. No, cijeli je koncept prilično obesmišljen ako u njega nisu uključene sve države s vanjskim granicama. Naravno, postoje vrlo objektivni kriteriji koje trebaju ispuniti, ali sad kad nam je taj cilj nadohvat ruke trebali bismo pogurati Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku da što prije uđu u Schengen. Zato s ovog mjesta još jednom pozivam sve koji sudjeluju ili doprinose u procesu odlučivanja da maksimalno ubrzaju pristupanje ovih triju država schengenskom prostoru.